Întrebarea era dacă sunteți de acord că s a făcut ce trebuie tăind de la cele 3 fonduri, care, după părerea mea, țin Uniunea Europeană unită.